Hvala lepa, podpredsednica. Kolegice in kolegi! Pred nami je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki v zakom med drugim uvaja pomembno izjemo, in sicer ureja višino nadomestil za člane volilnih odborov, do katere so slednji oproščeni plačila dohodnine. Na ta način se pravzaprav zgolj uzakonja prakso, ki se je sicer izvajala od osamosvojitve naprej, vendar se je za njeno doseganje ubiralo različne poti. Sprva je zadevo olajšalo plačevanje v gotovini, nato pa kot izhod v sili služilo izplačevanje nadomestila v obliki dnevnic, stvari so se namreč zapletle, ko je Državna volilna komisija v luči čim večje transparentnosti javnih sredstev ukinila plačevanje nadomestil v gotovini in uvedla nakazovanje na transakcijske račune. FURS je nato kljub drugačnemu dogovoru med komisijo in Ministrstvom za finance izdal zahtevo za nakazilo akontacije dohodnine za člane volilnih odborov. Kar se je to zgodilo v času, ko so bila volilna opravila v polnem teku in zamahu, je šlo za problematično situacijo, ki je za seboj potegnila izstopanje iz članstev v odborih, posledično pa je bila izvedba lokalnih volitev v najbolj kritičnih primerih celo pod vprašajem. Do takšne situacije ne sme več priti in k temu bo pripomoglo tudi sprejetje današnjega predloga zakona. Začasno rešitvijo so se sicer volitve nemoteno izpeljale, je pa prišlo do neustreznega in plačila članov, ki so kljub opravljanju različnih nalog in prevzemanju močno različnih stopenj odgovornosti za svoje delo prejeli isto plačilo. Ker predsednik in njegovi namestniki opravljajo bolj odgovorno delo, je prav, da prejmejo k temu tudi bolj primerno plačilo. Če tega ne bi uredili, bi bilo pri naslednjih volitvah bržkone težko dobiti ljudi, ki bi bili za enako plačilo pripravljeni za svoja na svoja pleča prevzeti več odgovornosti in se konec koncev tudi bolj izpostaviti. Prav tako je praksa pokazala nujnost povišanja stroškov za najem prostorov. Jasno je, da je bila do sedaj določena meja, ki ni zapadla pod obdavčenje, glede na vse stroške, ki jih ima volilni odbor z najemom prostora, preprosto prenizka. Pozdraviti moramo tudi dejstvo, da gre za prvi predlog, ki je vložen s podpisi vseh strank v državnem zboru, tako koalicijskih kot opozicijskih. Želimo si, da bi bilo takšnih soglasij v prihodnje še več, tudi pri vsebinsko zahtevnejših in bolj poglobljenih zadevah in da bomo znali večkrat preseči strankarska nasprotja in skupaj delovati v dobro državljanov. Predlog sprememb zakona bomo v poslanski skupini Stranke Alenke Bratušek soglasno podprli.